Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, il est vrai que la politique étrangère européenne n'a jamais été aussi éloignée de la politique américaine qu'aujourd'hui.

Et maintenant, avec la reconnaissance par les États Unis de la souveraineté d'Israël sur le Golan, la Maison blanche envoie valser le droit international et les résolutions des Nations unies. Pourtant, la Commission, soutenue par le Conseil, a confirmé hier sa volonté de poursuivre ses négociations commerciales avec les États Unis, que je considère comme un État voyou qui bafoue ainsi tout multilatéralisme actuel. Alors que faire? Vous avez, Madame la Haute représentante, utilisé tout ce qui était entre vos mains, la politique, la diplomatie. Mais je pense qu'il y a deux outils qui n'ont pas été activés ce sont les accords commerciaux et ce sont les accords d'association. Il n'y a que par les sanctions que ces pays, que ces États, pourront réagir demain pour enfin répondre à votre souhait, qui est la solution à deux États.